Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen!

Zweitens Sie haben dafür auf eigenen Wunsch einen Assoziierungs und Freihandelsvertrag bekommen, den sie ratifiziert haben, und darin steht, dass dies entwickelt werden muss, einschließlich der inneren Entwicklung zur Rechtsstaatlichkeit gegen Korruption. Was wichtig ist, ist, dass das Land selbst Fortschritte für die Bürger hat, weil Rechtsstaatlichkeit, und Antikorruption eine Bedingung für weitere Investitionen und Arbeitsplätze sind.

Das ist eine Wahlmethode, die nicht korrekt ist, und aus diesem Grunde ist das ein falscher Einsatz.